Es ist uns eine große Ehre, Herr Präsident, dass Sie heute zu uns gekommen sind, um Ihre Erfahrungen und Ihre Hoffnungen für die Zukunft mit uns zu teilen. Zwischen europäischen und israelischen Bürgerinnen und Bürgern besteht heute ein ungemein starkes Band, das wir auch mit Ihrem Besuch für die Zukunft weiter festigen wollen. Enge wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen sind entstanden, persönliche Verbindungen gewachsen und unsere gemeinsame reiche, aber auch äußerst schmerzhafte Geschichte wird uns für alle Zeiten auf das Engste miteinander verbinden. Die Europäische Union und Israel beide entstanden nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und nach der Erfahrung des Tiefstpunkts der Menschheitsgeschichte dem Holocaust. In Europa bei uns schworen sich Frauen und Männer vor mehr als 60 Jahren auf den Trümmern dieses Krieges Nie wieder.

Der Kampf gegen Antisemitismus, gegen Ausgrenzung, gegen Intoleranz ist das Fundament der Europäischen Union, deren Parlament wir sind. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Das unbestrittene Existenzrecht Israels und das Recht seines Volkes auf ein Leben in Sicherheit sind nicht verhandelbar. Dieser festen Überzeugung sind wir als Europäer und ich sage das noch einmal ich als Deutscher im Besonderen. Ich wünsche mir allerdings auch, Herr Präsident, ich könnte heute sagen, dass seit unserem letzten Treffen Fortschritte im Nahost Konflikt zu verzeichnen wären. Leider kann ich diese Feststellung nicht treffen. Nach langwierigen Gesprächen und Verhandlungen steht eine wirklich ernstzunehmende Friedensinitiative nach wie vor aus. Das palästinensische Volk hat genauso wie das israelische Volk ein Recht auf Unabhängigkeit und auf ein Leben in Würde und Frieden. Doch weder das israelische noch das palästinensische Volk haben jemals dauerhaft in Frieden gelebt. Ich glaube, wir alle möchten erleben, wie beide Völker nebeneinander in zwei demokratischen Staaten mit sicheren Grenzen in Frieden und Wohlstand leben können. 1993 haben Sie, Herr Präsident, in Ihrem Buch A New Middle East Ihre Vision für die Zukunft Ihrer Region aufgeschrieben. Ein Naher Osten, der durch wirtschaftliche Kooperation Verbindungen zwischen den Menschen und durch Versöhnung Frieden schafft. Manche nannten Sie damals naiv. Hier in diesem Haus nennen wir Sie mutig, denn Sie besitzen denselben visionären Mut, wie ihn die Gründerväter der Europäischen Union besaßen. Wir teilen Ihren Traum, dass der Nahe Osten eines Tages eine aufstrebende und friedliche Region sein wird. Und deshalb werden wir Sie, Herr Präsident Peres, weiterhin unterstützen. Sehr geehrter Herr Präsident, willkommen im Europäischen Parlament! Wir freuen uns auf Ihre Rede.